Ziua Europei este atât un prilej de sărbătoare, cât și o foarte bună ocazie să analizăm care sunt pașii pe care îi mai avem de făcut pentru a crea o uniune tot mai profundă între popoarele Europei, în cadrul căreia deciziile se iau cu respectarea deplină a principiului transparenței și cât mai aproape cu putință de cetățeni.

Avem datoria nu doar să insuflăm tinerilor aceleași idealuri pe care Robert Schuman le avea în anii '50, ci, mai ales, să le asigurăm condițiile necesare ca și ei să contribuie la dezvoltarea societății în care trăiesc, cel puțin la fel de mult ca generațiile anterioare. Consider că avem obligația să investim în educație, sănătate, în cercetare și inovare și, mai ales, în politica industrială a Uniunii Europene. Doar astfel vom sprijini tinerii să fie mai competenți, mai întreprinzători și să își poată găsi un loc de muncă decent, sigur și bine plătit, la nivelul pregătirii fiecăruia dintre ei.